Hvala, podpredsednik za besedo. Državna sekretarka, kolegi poslanke in poslanci. Naj najprej povem, da poslanski skupini Desus podpiramo prizadevanje predlagateljev za spremembo demografske slike Slovenije. Prav tako podpiramo skrb za izboljšanje socialnega položaja naših državljanov, vendar s tem ne mislimo samo na družine z enim ali več otroki, ampak denimo tudi za starejše z nizkimi pokojninami, mlade, brezposelne in še bi lahko naštevali. To bi morala biti skrb vseh nas. Je pa seveda potrebno imeti pred seboj tudi dejstvo, da vzdrževane in vzdržne in stabilne finance predstavljajo glavni temelj za delovanje naše države. Se pravi, če to zrušimo, potem ne bo nič ostalega. Zato more biti predlagani ukrepi finančno vzdržni in usklajeni z možnostmi, ki jih trenutno imamo oziroma zmoremo. Z novelo zakona se predlaga, da se pomoč ob rojstvu otroka poviša za dvesto dvajset evrov, dodatek za veliko družino, v kolikor ima družina tri otroke, naj se poviša za petinpetdeset evrov, za družine v več otroki pa za sto sedemdeset evrov. Finančne posledice pa naj bi znašale okoli petinsedemdeset milijonov evrov, kar se vsekakor ni zanemarljiv znesek. Po veljavni ureditvi, se pravi to, kar sedaj velja, je pomoč ob rojstvu otroka pravica, ki jo prejmejo vsi starši ne glede na materialni status. Namenjena je nakupu opreme in potrebščin za novorojenčka, vse ob prihodu novega člana v družino finančne obveznosti staršev se povečajo. Naj omenim, da tudi večina slovenskih občin ob rojstvu otroka prispeva nekaj denarnih sredstev oziroma opremo. Pa to tudi: s prvim januarjem dva devetnajst se bodo pričeli bodo pričeli veljati še nekateri drugi ukrepi, s katerimi se bo socialno-ekonomski položaj družin še izboljšal. To bosta denimo z novim letom tudi očetovstvo in starševsko nadomestilo znašala stoodstotne osnove, višina materinskega nadomestila pa več ne bo omejena. Do državne štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod šeststo šestdeset evrov na družinskega člana, in kar je tudi mislim, kar je tudi zelo pomembno, dodatek za veliko družino bo prejelo dodatnih štiri tisoč družin, saj ne bo več vezan na materialni status oziroma cenzus. To so spodbudni in pozitivni ukrepi, ki jih v poslanski skupini Desus podpiramo. Zavedamo pa se, da proračun ni vreča brez dna in da je nekaj potrebno potegniti črto. Pa tu če bi navezal na gospo Ivo Dimic, ki je rekla: "Kaj je država v tem letu že naredila in planirala v naslednjem letu - minimalna plača se je dvignila, regres za upokojence se je dvignil, uskladili smo pokojnine, dogovorili smo se s sindikati za plače v javnem sektorju." In če to vse skupaj seštejemo, je ta vlada, ta koalicija, se pravi ta državni zbor za naslednje leto v bistvu prispeval skoraj petsto milijonov evrov dodatnih sredstev v izboljšanja življenjskega standarda Slovencev in Slovenk. Tudi mi v poslanski skupini Desus imamo ideje in želje, kako in komu vse bi v tej državi še pomagali, vendar pa se zavedamo, da morajo biti prilivi in odlivi v finančni blagajni uravnoteženi, ter da si ne smemo privoščiti nestabilnistov nestabilnosti javnih financ. Zaradi vsega povedanega in opisanega ne bomo podprli sklepa, da je predlagani zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.